Ezek az országok komoly erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, annak ellenére, hogy sokszor azt látjuk, hogy a politikai élet megosztott.

Egyébként ezt Szerbia nagyon gyorsan, hatékonyan meg is tette.

szeretnénk a jövőben is használni, részben a nyugat balkán országaival, részben egyéb országokkal kapcsolatban is.